Czuję się za to osobiście odpowiedzialny jako szef kolejnych misji obserwacyjnych.

Ale na koniec musimy sobie uświadomić, że jesteśmy politykami i mamy cel, który jest wielki. Chodzi o to, żeby pokazać, że Unia Europejska nie jest w kryzysie, że Unię Europejską stać na to, żeby otworzyć ręce i drzwi do młodych Ukraińców na Wschodzie, żeby powiedzieć, że niezależnie od tego, kto dzisiaj jest premierem, prezydentem, to przyszłość należy do nich. I wielkie dzieła zwracam się z tym do komisarza, który się trudzi tak, wielkie dzieła, Panie Komisarzu, mają wielkich wrogów i Pan doskonale o tym wie, tak jak my, bo pochodzimy z tej samej części Europy, że wielkie dzieła w naszej części Europy mają szczególnie wielkich wrogów. Będzie jeszcze wiele zakrętów do jesieni. Życzę Panu, życzę siłom politycznym na Ukrainie, i opozycji, i rządowi, żeby się uzbroiły w cierpliwość, bo nam w tym dziele mogą pomóc tylko silne i zdrowe nerwy, bo będzie jeszcze dużo trudnych momentów. A cel jest jasny Europa nie może kończyć się na Bugu. Dziękuję.